Erstens Wir machen Schluss mit der Einstimmigkeit, Schluss mit den Entscheidungen hinter Polstertüren und ohne demokratische Legitimierung. Wir sagen klar Nein zur Stärkung des Intergouvernementalismus und Ja zur Gemeinschaftsmethode und einem Budget, das die Europäische Union handlungs und gestaltungsfähig macht. Zweitens Der Rat macht die Tür auf für die Vorbereitungen eines Konvents zur Zukunft Europas unter Beteiligung aller Parlamente und der Bürgerinnen und Bürger. Und drittens Der Vizepräsident der Kommission, Olli Rehn, der auch Währungskommissar ist, wird Vorsitzender der Eurozone. Herzlichen Dank wir warten darauf.